Señor Presidente, señor Comisario, todos deseamos que la crisis alimentaria alemana se cierre cuanto antes. Es obligado el recuerdo a las víctimas, y espero que, una vez reconducidos los errores iniciales, se logre identificar el foco de infección para tranquilidad de todos. Pero, junto a la faceta sanitaria de esta crisis, no puedo dejar de hablar de su repercusión económica. En doscientos millones de euros semanales cuantifica el sector hortofrutícola español las pérdidas económicas causadas por los fatales errores de comunicación que hoy conocemos un sector del que quiero destacar su actitud responsable y de colaboración total con las administraciones de mi país. Señor Comisario, la trazabilidad hacia el origen funcionó, pero ¿cuánto tiempo se perdió desviando la atención hacia el origen, centrándola en la producción agrícola, mientras se descartaban otras formas de contaminación en destino, como la manipulación o la distribución? ¿Por qué la Comisión se hizo eco de informaciones apresuradas provenientes de Alemania? Ha habido descoordinación, señor Comisario, y los cierres unilaterales de frontera a los productos españoles son prueba de los fallos de seguimiento de la crisis en el seno de la Unión Europea. Pido a la Comisión que, con carácter inmediato, active todos los mecanismos para indemnizar al sector español y europeo, tanto a nivel económico como de imagen ante el consumidor.

Acusaciones infundadas, improvisación, descoordinación, pérdidas millonarias, ataque al honor y a la credibilidad de un sector ¿no es suficiente para exigir responsabilidades?